Lenart, gospod Črcelj, izvolite. Ja, hvala lepa, spoštovana podpredsednica, jaz sem vsem zahvaljujem za vaša izražena stališča na ta zakon. Zdaj moram reči, da imam, ko sem poslušal ta stališča, sem ugotovil naslednje: prvo, večina stališč se veže na stališče vlade, ki ga je tukaj dala, in drugo, kar je bolj zaskrbljujoče, je, da se mi zdi, da morda niste vsi prebrali vseh določb zakona zaradi tega, ker tiste zadeve, ki naslavljate, da so za vas nesprejemljive, ta zakon drugače ureja vsaj z nekaterimi določbami, na katere bom tudi seveda opozoril. Zdaj, prvo, kar bi rad rekel, mi smo v splošni razpravi, splošna razprava pomeni, da se na neki način tudi določi smer, v katero naj bi ta zakon dejansko šel, to, da zavrnete že to splošno razpravo v bistvu že na začetku v vaših stališčih, seveda ne kaže na neko veliko demokratičnost oziroma na to, da si dejansko želite urediti financiranje pokojnin, namreč predolgo časa že traja, da bi se to dejansko zgodilo, poleg tega, glejte, res je v Slovenski demokratski stranki smo koristili, upoštevali DESUS-ov zakon, pravilno je bilo rečeno, štiri petine zakona smo prepisali, morda celo več, ravno tako SMC je že razpravljal o tem zakonu in ravno tako so rekli, glejte, večino teh določb je prepisanih, ste se, jaz sprašujem, gospe in gospodje, ob tem, da smo v začetku povedali, da smo sprejemljivi za katerekoli spremembe in tako naprej, da vi ta zakon zavračate, ampak saj je prepisan vaš štiri petine in na razpolago smo vam, da sprejmemo vse tisto, kar bi dejansko želel, kar bi dejansko želel, in zdaj jaz vas dejansko ne razumem, da zavračate v bistvu svoje rešitve, tiste, ki ste, o katerih ste se že dejansko pogovarjali večino njih, tako da, seveda, glejte, jaz bi vas rad opozoril, da v tem času, in še vedno smo pripravljeni za predloge, dogovor, razpravo in tako naprej, ampak, glejte, najprej je treba seveda zakon sprejeti oziroma reči, da je ta zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, in seveda po tem se pogovarjamo o tem, kakšne rešitve vi predlagate, in tukaj nikoli nismo rekli, da bi vnaprej katerokoli rešitev zavrnili, vi ste zavrnili tukaj vse rešitve, to je prva zadeva, zdaj pa, a v tem vmesnem času smo pa dejansko opravili tudi posvet s civilnim s civilnimi, z enim civilnim združenjem za nas zelo pomembno, in sicer da z združenjem upokojencev Slovenije danes dopoldne v državnem svetu in združenje, civilno združenje upokojencev Slovenije je tudi na svojih programih obravnaval ta zakon in dovolite, da vam preberem en del stališča, ki ga ima, in sicer citiram predlog zakona o slovenskem demografskem skladu, ki ga je predložila SDS, je primerna podlaga torej izhodišče za nadaljnjo obravnavo, to je pri nas sklep komisije druženje so upokojencev Slovenije, mislim, da združuje več kot dvesto tisoč upokojencev dejansko, pravi kot civilno združenje in naloga predlagatelja je, da se pri vsaki zakonodaji posvetuje tudi s civilnimi združenji, pravi, da je ta zakon toliko dober, da se dejansko lahko obravnava naprej in da bomo seveda tudi ga lahko popravili, zdaj tisto, kar je, bi nekoliko povzel vsa ta stališča, ki jih dejansko imate, je prva zadeva je, kako se bo vse sprivatiziralo, kako se bo vse prodalo, kako Slovenska demokratska stranka želi prodati celotno državo, nekaj od tega ni res in to govori enaintrideseti člen, enaintrideseti člen zakona govori o strategiji upravljanja naložb sklada, drugimi besedami, ta zakon določa, da bo treba narediti, da bo ne treba, ampak da bo demografski sklad pripravil osnutek strategije, ki ga bo poslal ministrstvu za finance, tudi to piše, ministrstvo za finance na vlado in vlada v državni zbor in državni zbor bo sprejel to strategijo upravljanja naložb in v tej strategiji bo napisano, katere so strateške naložbe, in ta je državni zbor, vi, gospe in gospodje, boste povedali, katera je strateška naložba, katero naložbo se lahko proda, katero naložbo je treba dokapitalizirati in tako naprej, tako da ta strah, ki ga seveda vi tukaj sejete glede tega zakona, glejte, gospe in gospodje, jaz se bojim, da res niste prebrali vseh določb, drugo je, kako bodo strateške oziroma kako bo cilj tega demografskega sklada čim večja donosnost čim večja donosnost in tudi na račun varnosti, na račun tega, da bo dejansko prišlo do tega, da se bo vse prodalo in da je to v nasprotju seveda s samim pokojninskim skladom, glejte, šestnajsti člen zakona ravno tako govori o strateških naložbah sklada in da se tudi zasleduje strateške cilje, ki jih bodo določil, in še več, ta zakon govori o določenih načelih, kako se upravlja z naložbami in naj vam v osmem členu navedem, osmi člen določa načelo preglednosti, deveti člen načelo gospodarnosti, deseti člen načelo varnosti, razpršenosti, likvidnosti in donosnosti in vsa ta načela, ki so določena v teh določbah, bo moralo in nadzorni svet in uprava, in če želi, skupščina dejansko upoštevati, ampak, glejte, v vaših mnenjih in tudi mnenju vlade, ki je pač iz tega zornega kota precej površno in ga seveda po tem poslanske skupine ponavljajo na takšen ali drugačen način, tega vi sploh niste upoštevali, vi ste izvzeli samo nekaj členov in na teh temelji mnenje, glejte, jaz si dejansko sploh ne zamišljam, da je to možno, druga zadeva je politizacija, glejte, se strinjam vseeno se strinjam, lahko je tudi to nenavadna določba, ampak tukaj imamo dejansko rezerve pri tej politizaciji, kajti točno v zakonu piše, da niti uprava niti nadzorni svet ni vezan na kakršno koli odločitev državnih organov, še več, imamo posebno določbo, ki določa, kakšen je pretok informacij med člani nadzornega sveta, med državnimi organi in med upravo in ta pretok informacij, komunikacijski kanali morajo biti transparentni, jaz odgovarjam na ta stališča, ki jih seveda vi tukaj poudarjate, in pri teh stališčih enostavno niso upoštevani ti členi zakonov, oprostite, oprostite, niso upoštevani, poleg tega seveda govorimo tudi o politiki upravljanja naložb in kodeks upravljanja naložb, kjer o kodeksu govorimo o pravilih korporativnega upravljanja, ki ga sprejme nadzorni svet, o tem, kot da tega ni v vaših stališčih, tako da, glejte, jaz sem pravzaprav razočaran, da se v teh stališčih pač ponavlja na takšen ali drugačen način modificirano mnenje vlade, ki je površno in je necelovito, ker tega dejansko ne upoštevam, zdaj da neka poslanska skupina reče, da je nekaj neustavno, glejte, to je za moje pojme precedens, ker samo ustavno sodišče lahko govori, kaj je neustavno, ne samo ustavno sodišče, ampak tukaj lahko, izgleda, vsak poveže, kaj je ustavno, in je tako ustavni specialist, da lahko nekdo že pove, kaj je ustavno in kaj ni ustavno, zaradi tega me tudi dejansko to preseneča, ampak večina upokojencev, in to je zame pomembno, prek svojega, prek svoje civilne organizacije ta zakon podpira, podpira in pravi, naj gre v nadaljnjo obravnavo. Slovenska demokratska stranka je rekla, ja, pridite s predlogi, prav, bomo spremenil določbo, da sklad ni zavezanec zadaje kot dohodkov pravnih oseb, mimogrede, financiranje sklada je nič cele nič pet odstotka, toliko naj bi se porabljalo za njegove stroške in to je tisto, iz tega bo nastal tisti dobiček in tako naprej, v redu, črtamo to določbo, bo zavezanec v redu, pravite, da naj predlaga nadzorni svet nekdo drug, kdo, vlada, dajte predlog, pravite, da je treba dodatne zavore narediti, zato da ne bo prišlo do dodatne prodaje, dajmo dodatni člen noter za ne vem katere naložbe z jih boste zbrali in dodatno omejitev, ampak vi na podlagi tega lahko ugotovite, da gre tukaj v takšnem primeru, če se o tem pogovarjamo, in povabljeni ste k pogovoru, ampak takrat, ko se bo ta zakon dejansko sprejel, lahko spremenite te člene zakona teh dvajset odstotkov, kajti bo stalo itak v zakon, in zdaj zavračate svoj zakon DESUS-ov, pa vi ste ga že sprejeli, pa o njim ste že govorili pa tako naprej, glejte, a veste, tako da tukaj sami sebi dejansko prihajate, prihajate v nasprotje, zdaj, če imate težave s tem, kako se bo delil dobiček tega sklada, glejte, povejte, mi smo rekli petdeset odstotkov direktno v ZPIZ, nekaj ga bo šlo za odplačilo dolga, nekaj ga bo šlo za nadaljnje investicije, če vam ti odstotki niso všeč pridite s svojimi, nekaj pa je res, če gledate donosnost, če gledate donosnost portfeljskih podjetij v letu dva tisoč sedemnajst, potem so podatki, da so ta portfeljska podjetja v Sloveniji ustvarila štiri cele dva odstotka čiste donosnosti na kapital oziroma oseminštirideset milijonov krat, je dal petdeset milijonov v letu dva tisoč osemnajst v ZPIZ, študentje so od svojega dela plačal šestdeset milijonov v ZPIZ, in tukaj boste od portfeljskih portfeljskih naložb dobili še oseminštirideset milijonov in hkrati ustvarili še eno družbo, še eno družbo, ki se bo ukvarjala z državnim premoženjem, glejte, to ne gre, saj jih bomo imeli zmeraj več, saj imamo že zdaj KAD, pa imamo družbo za za svetovanje, pa imamo SDH, pa imamo DUTB, pa verjetno imamo še kakšno družbo od te družbe in potem ima vsaka od teh družb po nekajodstotni delež in potem pridejo na neko skupščino podjetja in so med seboj neusklajeni pa vsi predstavljajo državno premoženje, to se danes dogaja, če boste imeli vi centralizirano, potem bo to centralizirano in vse tisto, kar vi pravite, da obstajajo tveganja tukaj pri strateških naložbah, glejte, jaz ne vem, kakšna tveganja obstajajo, ampak ta strateška ta strateške strateška podjetja so pa v letu dva tisoč sedemnajst ob donosnosti šest cele pet odstotka prispevala sedemsto sedem milijonov, tukaj vas opozarjam, da jaz nisem šel gledat oziroma nismo šli gledat vseh dobičkov, ki so jih ta podjetja ustvarila, ampak pač to na podlagi celotnega podatka in zdaj mi povejte na eni strani boste imeli oseminštirideset milijonov portfeljskih, to predlaga vlada Marjana Šarca, in kaj si boste s tem pomagali, to je manj, kot da študentski servis, na drugi strani pa rečete, ne, strateška podjetja, ki so bogata, kapitalsko bogata podjetja, ne, to pa ni za upokojence, ne, tule so pa prevelika tveganja, glejte, gospe in gospodje, jaz ne rečem, da je ta zakon perfekten, ne rečem, da se ne da popraviti, da se ne da izboljšati, in tukaj smo pripravljeni za to da se izboljša in tukaj smo pripravljeni za to, da se razrešijo tista vprašanja, ki vas najbolj mučijo, prvič, glede donosnosti, kjer že imamo člene noter, ki dejansko to omejujejo in tako naprej, tveganja omejujejo, drugič, glede opravljanja, glejte, kjer smo odprti, tretjič, glede davka od dohodkov pravnih oseb, zaradi mene lahko to, ni nobenih težav, vi ne morete pač na nekih nepopolnih informacijah postaviti neko mnenje in tako zakon zavrniti zaradi tega, ker to delate na račun upokojencev, ne na račun SDS, niti ne na ne na moj račun, ampak na račun upokojencev, ki so kot največje civilno združenje ta zakon podprli, in, glejte, jaz ne vem več, kaj in kako, ampak jaz mislim, da bi bilo morda potrebno še enkrat premisliti o tem, kaj ravnati s tem zakonom in ali morda ne spremeniti vaše odločitve in reči, glejte, saj morda pa SDS je tudi pripravila tukaj nekaj dobrega pa morda se da še malo popraviti, pa dajmo to narediti, kajti ne verjamem, da tisto, kar pravi vlada, da boste vi se zedinili, katere naložbe bodo šle v demografski sklad, štiri leta se niste, pet let se niste, in zdaj bo prišlo čudežno razsvetljenje in se boste odločali, da zavarovalnica Triglav ja, železnice ne, energetika morda pol pol in tako naprej in tako naprej, in šli preko vseh družb SDH-ja, ki jih imate v letnem poročilu, ki jih ni toliko malo in za vsako povedali, kaj ja pa kaj ne, in v pri tem boste seveda še kaj, no, in minilo bo eno leto pa dve leti pa tri leta pa štiri leta, pa nova vlada četrto leto ne boste nič naredili, ker bodo nove volitve, in tako naprej in tako naprej in karavana bo šla dal je, demografske težave ljudi in finančne težave upokojencev pa se bodo nadaljevale, zato apeliram na premislek, na ponoven premislek, gospe in gospodje, hvala lepa.